Poštovana predsjedavajuća, novosti koje donosi novi sastav Europske komisije nisu ograničene na nova lica i veći broj žena, već svjedočimo potpunom organizacijskom preustroju.

Nekadašnji tehnokratski ustroj Komisije, koji je imao svojih mana, ali je služio svrsi, zamijenjen je prilično ideologiziranom novom strukturom. Iako u svojim redovima ima povjerenike iz različitih grupacija, ovakva Komisija sve manje izgleda kao izvršiteljica onoga što je dogovoreno među državama članicama, a sve više kao struktura s vlastitom političkom agendom.